un număr de 12 organisme de gestionare colectivă, dintre care 5 în domeniul drepturilor de autor și 7 în domeniul drepturilor conexe. Sumele colectate sunt repartizate pe baza documentelor primite de la utilizatori și pe baza altor criterii fond comun, ambiental, copie privată, coș de repartiție etc.